Za bezpečnosť tovaru počas prepravy na mori je zodpovedný prepravca, lodiarska spoločnosť a najmä posádka prepravujúceho plavidla. Posádka je tiež zodpovedná za zabezpečenie tovaru pred jeho spadnutím či zosunutím z plavidla do mora, a teda za dodržiavanie medzinárodne platných predpisov, bezpečnej prepravy tovaru v medzinárodnej námornej doprave. Prvým krokom, na ktorý by sme sa mali zamerať pri riešení uvedeného problému, je podľa mňa výkon kontroly dodržiavania pravidiel o zabezpečení tovaru pred vyplávaním. To je, myslím si, v tomto prípade zásadný problém. Až potom by sme sa mali zaoberať hľadaním nových, ďalších doplňujúcich pravidiel pre prepravu tovaru. Až keď budeme poznať skutočný východiskový stav a situáciu, ako sa dodržiavajú predpisy, môžme hľadať doplnenia v predpisoch, ktoré už máme v medzinárodnej preprave a prípadne v Európskej únii zakotvené.